Madame la Présidente, nous y voilà donc enfin! Il aura donc fallu quatre ans. Quatre ans de fausses promesses, de reports, de multiples tentatives de sabotage. Quatre ans pour que l'expression d'un peuple souverain par référendum soit enfin entendue. Les dirigeants de l'Union européenne veulent nous faire croire que la Grande Bretagne est la grande perdante du Brexit et qu'elle s'apprête à sortir de l'Histoire, elle est au contraire en train d'y entrer en renouant avec les instruments qui fondent la liberté d'une nation. Les théories des peurs ne fonctionneront jamais contre le réel le FMI l'admet désormais lui même, l'économie britannique va bien et ses perspectives de croissance sont prometteuses. Avec le Brexit, c'est un chapitre de l'histoire européenne qui se tourne, celui où l'on a cru, à tort, qu'affaiblir les souverainetés de chacun ferait la puissance de tous. Le vote de ce jour est un message d'espérance que le peuple britannique nous envoie. Il nous invite à refonder une construction européenne à la dérive afin de relever les défis de demain. Amis britanniques, cette Europe des coopérations, nous allons la construire pour vous donner envie d'en être.